Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, vous avez essuyé ces derniers jours bien des critiques, Madame, certaines sont des calculs politiques de bas étage et mon groupe les a condamnées. D'autres, par contre, ne peuvent être balayées d'un revers de main et je voudrais partager avec vous mon souci. Il est vrai que nous ne voyons pas toujours clair dans la politique extérieure de l'Union européenne, mais surtout dans les buts qu'elle tente d'atteindre et, en un mot, dans son dessein. Vos communiqués sont retenus mais parfois minimalistes, et alors nous en déduisons que, probablement, il y a des dissensions au sein de l'Union, ce qui est un message, mais négatif. Alors, vous bougez, vous rencontrez, vous téléphonez, vous payez de votre personne, nul n'en doute, mais les résultats de ces efforts, malheureusement, se diluent dans le brouhaha médiatique et, dès lors, la politique étrangère de l'Union apparaît bien pâle face aux discours tonitruants de certains chefs d'État européens. Mais voilà qu'un espace politique extraordinaire s'ouvre devant vous grâce aux révolutions arabes, et la diplomatie européenne devrait pouvoir y être très lisible, car au delà des particularités de chaque pays, il est vrai que tout est lié. Par exemple, la réconciliation Fatah Hamas était impensable sans la révolution arabe en Égypte, et sans, aussi, la répression sanglante qui vient de se passer en Syrie. En effet, c'est parce que Bachar el Assad a franchi la ligne rouge que soudain le Hamas ne se sent plus très bien à Damas, envisage le Qatar, envisage Le Caire, et qu'il a voulu négocier in extremis alors qu'il négociait depuis des lustres. Et il faut saisir ces occasions! Quelle est donc notre politique aujourd'hui vis à vis de la Syrie et du Moyen Orient?

Et je partage la colère de certains de mes collègues par rapport à l'exception syrienne et, cette fois ci, à l'exception de Bachar el Assad, qui échappe aux sanctions. Et nous n'avons pas assez d'explications là dessus, Madame.

La Syrie pourrait bien sauf candidature de dernière minute, qui aurait été poussée par les États Unis, du Koweït ou du Népal diriger le Conseil des droits de l'homme des Nations unies dès le 20 mai. Vous voyez la Syrie présider le Conseil des droits de l'homme des Nations unies? Madame Ashton, les sanctions, c'est insuffisant. Avez vous fait campagne pour que la Syrie ne préside pas le Conseil des droits de l'homme des Nations unies? Poussez vous à une enquête internationale sur les massacres?

Pour le Moyen Orient, je ne suis pas exactement dans votre ligne.

Mais allez vous prendre langue avec le Hamas? Allons nous répéter les erreurs de 2007? Certes, la situation est très complexe, on le sait. Mais je crois qu'il faut saisir cette chance. Le Hamas a soutenu l'initiative de paix arabe. Les deux parties, pour former ce gouvernement, ont fait des concessions incroyables.

La prudence en politique ne peut remplacer l'audace, elle doit l'accompagner. Le Parlement sera toujours derrière vous si vous avez le courage de donner une vision forte.